Zgadzam się z ideą wspierania budowy społeczeństw obywatelskich w tych krajach oraz demokracji opartej na rządach prawa jako podstawy stosunków z innymi państwami. Istotne jest również stałe podnoszenie rangi programu partnerstwa wschodniego i dlatego głosowałem za przyjęciem tego sprawozdania.